Všeč mi je film, film, v resnici gre za trilogijo Gospodar prstanov. v resnici je ta trilogija sedaj že stara dvajset let. zakaj mi je všeč? Zato, ker imam rada fantastiko. Ta film pa ima, glede na to, da je posnet po knjižni predlogi, še izjemno zgodbo. Tej seriji sledi tudi serija treh delal Hobita, ki je v bistvu organsko locirana pred serijo Gospodar prstanov. V Gospodarju prstanov gre za precej kompleksno zgodbo. Gre za zgodbo, ki je posneta po knjižni predlogi Tolkiena, ampak na kratko povedano gre za združitev moči vilinov, ljudi, škrata in hobitov, ki želijo preprečiti ultimativno vladavino Saurona ter poskrbijo za to, da se uniči prstan pogube. Med izletniškimi kraji se najraje odpravljam na slovensko obalo. to pa zato, ker mi je zelo všeč preživljanje časa na morju. kraji sami po sebi na naši slovenski obali niso tako zelo odločilni, če bi se morala odločiti, bi se odločila za Piran, zato ker ima poleg vsega še krasno mestno jedro. Všeč mi je, da lahko spremljam nekaj točk, ki so pomembne za zgodovino, recimo Tartinijev trg, recimo cerkev svetega Jurija in Pomorski muzej. Poleg tega so pa super tudi sprehodi ob obali. Med glavnimi znamenitostmi tega kraja so zanesljivo Tartinijev trg, cerkev svetega Jurija in Pomorski muzej, sicer pa je kraj znan tudi po svojih solinah. Poleg tega je mesto včasih omogočalo ribolov in pomorsko trgovino ter nekaj tudi zaledja za pridelavo sadja ter vrtnin. Ob razglasitvi Trsta za svobodno pristanišče pa je bil Piran hkrati z drugimi istrskimi mesti oškodovan v trgovskem pogledu, kar je nekoliko zavrlo njegov razvoj. Pot do tega kraja je odvisna od tega, od kod gremo tja. Moje izhodišče je Tuhinjska dolina. Se pravi, če se odpravljamo iz Tuhinjske doline, se moramo najprej pripeljati do Ljubljane, potem pa se podamo naprej po avtocesti in nas pot lahko vodi mimo Vrhnike, nadaljujemo proti Postojni, nato proti Škocjanu, ter se mimo Kopra in Izole dejansko pripeljemo v Piran ter morda od tam nadaljujemo pot še v kakšno drugo mesto, ki nas zanima. všeč mi je poklic knjižničarja, zato ker tudi sama opravljam ta poklic. Ta poklic je usmerjen v dobrobit kulturne rasti vseh generacij, poleg tega omogoča uporabo različnih sfer znanja. Tako same bralne kulture, jezika, književnosti kot tudi poznavanja ved, ki pridejo v poštev pri svetovanju strankam, ki delajo diplomske, magistrske naloge. Nadaljnje pomaga pri uporabi bibliopedagoškega znanja, se pravi, pri uporabi le-tega, ko pridejo razne vrtčevske ali osnovnošolske skupine. Ravno zato mi je všeč, ker združuje vas spekter znanja. Knjižničarji skrbijo za knjižnično gradivo, to je osnovna naloga. Potem skrbijo za njegovo nabavo, vpis v sistem, za urejanje zbirke in njeno posredovanje. To hkrati pomeni odpisovanje gradiva, tistega gradiva, ki ni več aktualno, iskanje knjig, ki so izšle v tujem jeziku in se jih ne dobi na slovenskem tržišču. Poleg tega so knjižničarji strankam na voljo tudi s svetovanjem in pripravo raznih priporočilnih seznamov, ki poskušajo biti kar se da aktualni. Knjižničarji prirejajo tudi dogodke za približanje določenih knjig in zvrsti ter so na splošno usmerjeni k podajanju kulturnih vsebin ter k višanju kulturne zvesti med posamezniki. Moja najljubša jed je makaronovo meso. Jedi po domače rečemo tudi makaronflajš. Zakaj mi je ta jed všeč? prvenstveno zato, ker jed zelo hitro pripravljena, ker je okusna, enostavna priprava, poleg tega pa je tudi pridobivanje sestavin za pripravo te jedi dovolj enostavno, ker je, ker so sestavine lahko lokalnega izvora, dobi se jih v vsaki trgovini in marketu, tako da sama priprava ne zahteva dosti truda. Za pripravo te jedi, se pravi makaronovega mesa, je treba pripraviti omako. Za omako na olju prepražimo čebulo, potem dodamo mleto meso, ki ga prepražimo. nadaljnje dodamo paradižnikovo omako in začimbe ter potem kuhamo, dokler meso ni pripravljeno. Omako zmešamo tudi še s kuhanimi makaroni in naša jed je načeloma gotova. Seveda pa potem lahko poskrbimo še za dodatek parmezana ali kakšnih drugih sestavin, ki bodo to jed naredili še slajšo. Všeč mi je serija knjig iz zbirke Zgodbe iz Narnije, zato ker je zgodba, ker zgodba sama pridobiva na plasteh, od otroškega do odraslega branja. Poleg tega gre za serijo knjig, ki jo je napisal moj najljubši avtor C. S. Lewis. prvenstveno je pisal knjige za odrasle, razne filozofske knjige, to je pa ena izmed serij, ki jih je namenil otrokom, in to serijo sem brala že v zgodnjem otroštvu, kar pomeni, da se mi je že zelo zgodaj vpisala v spomin in me spremlja že vas ves ta čas. knjiga Zgodbe iz Narnije je serija knjig, ki govori o svetu Narnije ter o otrocih našega sveta, ki so na tak ali drugačen način vstopili vanj ter se tam v Narniji srečali z mogočnim levom Aslanom ter ob vsem tem spremenili tudi sebe. Knjig je sedem, in sicer prva knjiga nosi naslov Čarovnikov nečak, druga knjiga Lev, čarovnica in omara, tretja Konj in njegov deček, četrta Princ Kaspijan, peta Popotovanje jutranje zarje, šesta Srebrni stol in sedma Poslednji boj. Izjemno se mi je v spomin vtisnil cunami iz leta dva tisoč štiri. Kljub temu da se zgodba sama dogaja kar nekaj kilometrov stran od nas, se pravi, v bistvu v Aziji, je bil ta cunami zelo uničujoč, precej posnetkov smo dobili tudi na televiziji, na internetu. Poleg tega so po zgodbi ene od preživelih družin leta dva tisoč dvanajst posneli film, kar je zgodbo samo še toliko bolj vtisnilo v spomin. Težko bi rekla, katero orodje je najbolj uporabno, zato ker mislim, da potrebujemo različna orodja za različne potrebe. Jaz osebno zelo velikokrat uporabljam škarje, ker moram veliko pripomočkov, ki jih potrebujem, izrezati. Seveda pa se zavedam, da so škarje orodje, ki ga ne moremo uporabljati pri vsaki nalogi, ki nam je dana. Ne moremo recimo škarij uporabljati namesto kuhalnice pri kuhanju. Med letnimi časi mi je najbolj všeč jesen. Če sem bolj natančna, bi rekla, da zgodnji jesenski čas. To pa zato, ker je takrat še precej toplo, ampak hkrati ni prevroče, ker vročine res ne prenašam najbolje. Poleg tega je takrat narava še odeta v čudovite barve. če sem zelo, zelo subjektivna, imam v zgodnjem jesenskem času tudi sama rojstni dan, kar pomeni, da mi to predstavlja druženje s prijatelji ob mojem rojstnem dnevu. Slabe plati jeseni se zame osebno začnejo potem v njeni drugi polovici. Zato ker prva polovica nam namenja še precej pridelkov, medtem ko v drugi polovici se potem začne tista turoba, listje odpade, začne se bolj turobno vreme, tudi shladi se že, kar pomeni, da lahko preživimo bistveno manj časa zunaj in smo nekako prisiljeni zaradi vsega dežja in drugih okoliščin več časa preživeti notri. Kadarkoli imam čas, se pravi, prosti čas, ki ga načeloma nimam ravno veliko, si ga zelo rada vzamem za branje. To pa zato, ker branje samo zapolni dolgočasne dni, po drugi strani pa tudi prinaša veliko novih informacij na določeno temo, daje mi vpogled v druge kulture, v druge ljudi, v običaje, skratka, glede na to, da ne potujem ravno veliko, izkoriščam branje za to, da s pomočjo branja in knjig potujem na kraje in v tiste čase, v katere sicer sama ne bi mogla iti. Kot knjižničarka bi zelo, zelo težko izbrala slabe plati hobija, hobija, ki je branje. moje osebno mnenje je, da ta hobi nima slabih strani. Mogoče obstaja le nevarnost, da človek, ki zelo veliko bere, postane premalo socialen. Se pravi, če s tem, ko preživiš večino časa za knjigami, pozabiš na to, da, da te obkrožajo ljudje, ki potrebujejo tvojo pozornost. Morda je ena od slabi strani ta, če izbiraš slabe knjige, te lahko, privedejo do slabih informacij. Med domačimi živalmi mi je najbolj všeč mačka. To pa zato, ker je samosvoja, ampak zna biti hkrati tudi zelo ljubeča. Za razliko od psa ne potrebuje toliko nege, poleg tega me mačka spominja na leva, ki je dejanska, ki moja, ki je moja dejanska najljubša divja žival. Kar se tiče nege za mačko, je potrebno poskrbeti za njeno hrano. Čeprav glede na to, da je mačka precej samosvoja, lahko hrano dobi tudi sama zunaj. Seveda v primeru, če živimo na deželi in mačko lahko dejansko izpustimo ven. Mačka zna biti precej neodvisna tudi sicer, zna si sama poiskati zavetje, vendar pa če smo si omislili domačo žival, je smiselno, da zanjo po najboljših močeh poskrbimo, jo peljemo k veterinarju, če je potrebno, skrbimo za njeno hrano, in tudi nego njene kože. Načini ogrevanja hiš, stanovanj so različni. Ljudje lahko za namen ogrevanja hiše kurijo na drva, poleg tega lahko ogrevajo hišo na elektriko ali na plin. nekateri drugi uporabljajo kurilno olje, sekance ali pelete. Kar se tiče samega ogrevanja stanovanja, večina ljudi, ki jih poznam, uporablja radiatorje, nekateri pa se predvsem v zimskem času zelo radi zadržijo tudi ob kaminih, ki jih imajo v dnevnem prostoru. Dragi prijatelji, vabim vas, da se udeležite zabave ob mojem rojstnem dnevu, ki bo v soboto, prvega septembra dva tisoč dvaindvajset ob sedemnajstih na mojem domu. Ni vam potrebno skrbeti za darila, le pridite, poveselimo se skupaj. Vaša prijateljica Monika. Dragi prijatelj Simon. Pa je prišel ta čas v letu, ko znova praznuješ rojstni dan. Ob tvojem prazniku ti vsi zbrani prijatelji voščimo veliko zdravja in sreče. Želimo si, da boš še naprej ostal naš prijatelj in da bomo skupaj doživeli še veliko lepega. Lepo praznuj, vsi tvoji.